virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir hennar ræðu ég mundi vilja spyrja snýr að svona í vissu framhaldi af því sem háttvirtur þingmaður helgi hjörvar kom inn á og tengist því sem ráðherrann talaði um að það eru að koma upp nýjar hindranir í tengslum við innleiðingu á e s b tilskipunum eða evrópusambands tilskipununum sem við þurfum að innleiða hér í tengslum við e e s samninginn eitt dæmið sem er núna verið að fjalla um á vefnum hjá norðurlandaráði tengist því að verkmenntun hjá sænskum lækni er ekki metin þegar kemur að því að starfa í finnlandi þannig að viðkomandi læknir þarf þá annað hvort að afla sér aftur þessarar starfsmenntunar eða starfsþjálfunar eða fara í nám upp á nýtt nú er það þannig að hér á íslandi eru mjög margir læknar sem eru að starfa núna í svíþjóð það kom fram í þessari frétt að svíar væru að skoða það að innleiða þessa sömu tilskipun eða þessa reglur eins og finnar höfðu verið að gera þá náttúrlega stoppaði maður við það hvort það sé ekki nauðsyn á því að auka samstarf á vegum norræna samstarfsins um innleiðingar á þessum evrópusambandstilskipunum alveg óháð umræðunni raunar hvort ísland eða noregur muni einhvern tímann ganga inn í evrópusambandið þá erum við samt sem áður að innleiða mjög stóran hluta af því regluverki sem evrópusambandið setur

innlenda löggjöf ég mundi gjarnan vilja heyra afstöðu ráðherrans hvað þetta varðar